háttvirtrar allsherjarnefndar um frumvarp til laga um tímabundna greiðsluaðlögun fasteignaveðkrafna á íbúðarhúsnæði frumvarpið sem er að finna á þingskjali átta hundruð fimmtíu og níu er flutt af nefndinni sem slíkri

íbúðarhúsnæði til þess þarf viðkomandi að vera þinglýstur eigandi íbúðarhúsnæðisins greiðsluaðlögunin þarf að taka til þeirrar fasteignar þar sem hann heldur heimili það þarf að vera um hóflegt íbúðarhúsnæði að ræða og viðkomandi húseigandi óskar eftir greiðsluaðlögun með skriflegri beiðni til héraðsdómstóls gerir grein fyrir skuldum sem á fasteigninni hvíla og hverjar tekjur hans og annarra manna sem halda með honum heimili í íbúðinni eru enn fremur þarf að fylgja staðfesting fjármálafyrirtækis á því að bankinn eða fyrirtækið hafi tekið að sér að annast greiðslumiðlun samkvæmt því sem lögin segja til um taki héraðsdómari þessa beiðni um greiðsluaðlögun fasteignaveðlána til greina þá skal hann þegar í stað skipa umsjónarmenn með greiðsluaðlöguninni og ef viðkomandi skuldari hefur fengið almenna greiðsluaðlögun þá skal alla jafnan vera sami umsjónarmaður sem fer með hvoru tveggja þóknun umsjónarmannsins allt að tvö hundruð þúsund krónum skal greiðast úr ríkissjóði ásamt öðrum kostnaði að greiðsluaðlögun samkvæmt ákvörðun héraðsdómara rétt er að rifja það upp að undirbúiningur málsins framsetning á skuldum og eignum framsetning á beiðninni sem slíkri til héraðsdóms er reiknað með að ráðgjafarstofa heimilanna geti annast skuldara að kostnaðarlausu í því er þó ekki fólgin nein skylda menn geta gert þetta sjálfir og menn geta fengið aðra en ráðgjafarstofuna til þess að gera það fyrir sig en hjá ráðgjafarstofunni er reiknað með að frestast nauðungarsala sem leitað kann að hafa verið á viðkomandi fasteign á meðan reynt er að koma greiðsluaðlöguninni á og það fer þannig fram að umsjónarmaður gerir frumvarp til greiðsluaðlögunar eins og greinir í fimmtu grein frumvarpsins og þar kemur fram útreikningur umsjónarmannsins á grundvelli þeirra upplýsinga og gagna sem hann hefur að teknu tilliti til framfærslukostnaðar og annarra eðlilegra útgjalda skuldarans þá kemur fram hvað honum er kleift að greiða þegar í stað af skuldum sem greiðsluaðlögunin tekur til og síðan með föstum mánaðargreiðslum á því tímabili sem hún stendur yfir en greiðsluaðlögun fasteignaveðkrafna getur staðið í allt að fimm ár ég minni á að tilgreint hvað skal koma fram í frumvarpi til greiðsluaðlögunar en það skal kynnt veðhöfum innan fjögurra vikna frá skipun aðstoðarmannsins herra forseti ég er nú að rekja þetta hér því að fullyrt hefur verið að þetta geti verið ansi flókið úrræði ég tel ekki nauðsynlegt að fara ítarlega ofan í einstök atriði frumvarpsins að öðru leiti en þessu þetta á að vera aðgengilegt í gegnum ráðgjafarstofa heimilanna og gegnum héraðsdómara að leita greiðsluaðlögunar svo framarlega sem ákvæði fyrstu og aðra grein er fullnægt sem sagt að það sé eigandi íbúðarhúsnæðis sem sýnir fram á að hann sé og verði um einhvern tíma ófær að standa í fullum skilum á greiðslum skulda að um sé að ræða þinglýsta eign viðkomandi og hann þurfi að búa í henni eða fjölskylda

að gera tillögu um hversu viðkomandi getur borgað strax og hversu mikið hann getur borgað á mánuði á tilteknum tíma allt að fimm árum og að loknum þeim tíma tekur við ferli sem nánar er greint frá í tólftu greinar frumvarpsins að ræða og þá er um það að ræða hvað verður gert við eftirstæðar kröfur segjum að greiðsluaðlögunin vari í fimm ár að þá er að loknum þeim fimm ára tíma en með þriggja mánaða fyrirvara skal skuldari gera sýslumanni viðvart um að hann geti ekki staðið skil á því sem eftir er af skuldunum fer það fram mat undir forsjá sýslumann á því hvers virði viðkomandi eign er annars vegar og síðan mat á veðskuldunum sem eftir standa frumvarpið gerir ráð fyrir því að bætt sé við tíu prósent tíu hundraðshlutum ofan á matsverðið og er þar fylgt norskri reglu um greiðsluaðlögun en það hefur margoft komið fram að þetta úrræði um greiðsluaðlögun mat eignar tíu prósent er síðan vegið á móti þeim skuldum sem eftir eru og það sem umfram þetta hlutfall er er síðan afmáð

frumvarps til greiðsluaðlögunar var að finna bráðabirgðaákvæði um greiðsluaðlögun fasteignaveðlána þar sem gert var ráð fyrir því að menn gætu fengið greiðsluaðlögun svo fremi sem tók þetta atriði til sérstakrar athugunar sérstaklega með tilliti til þess að þarna gæti verið um ójafnræði að ræða það væri ekki gætt jafnræðisreglu ef skuldarar gætu fengið greiðsluaðlögun afgreiðslu frumvarps um greiðsluaðlögun var þetta bráðabirgðaákvæði fellt út en nefndin hafði forgöngu um það með dyggri aðstoð

og starfsmanna nefndasviðs að semja það frumvarp sem hér að finna á þingskjali átta hundruð fimmtíu og níu milli umræðna fjallaði nefndin um málið að nýju og leggur til eina breytingu sem sé að gildistökunni sé flýtt þannig að lögin taki gildi fimmtánda maí næstkomandi í stað fyrsta júlí eins og gert var ráð fyrir í upphafi ástæða þess að fresta gildistökunni var sú að ástæða var talin að gefa þeim stofnunum sem að málinu eiga að koma tíma til að undirbúa úrræðið nefndin telur þó eins og segir í nefndaráliti með leyfi forseta nefndin telur þó að nægilegur tími gefist til undirbúnings þótt gildistöku sé flýtt og leggur áherslu á að tíminn fram að gildistöku verði einnig nýttur til að kynna úrræðið fyrir almenningi á fundi nefndarinnar ræddum við einnig þann kostnað sem þetta úrræði hefur í för með sér fyrir ríkissjóð og fékk kostnaðurinn umsögn frá fjárlagaskrifstofu fjármálaráðuneytis sem unnin hafði verið fyrir dóms og kirkjumálaráðuneytið þegar fyrirhugað var að flytja málið sem stjórnarfrumvarp kostnaðarumsögnin er birt sem fylgiskjal með álitinu nefndin tekur sérstaklega fram að í kostnaðarumsögninni er miðað við að kostnaður verði um tvö hundruð fimmtíu þúsund við hvert mál en nefndin lagði í frumvarpinu til að hámarksþóknun til umsjónarmanns fyrir hvert mál væri tvö hundruð þúsund krónur því má ætla að kostnaðurinn við hver hundrað mál verði um tuttugu milljónir og við hver þúsund mál tvö hundruð milljónir króna

það hefur mikið verið fjallað um það í fjölmiðlum og meira að segja endurtekið hér úr ræðustól alþingis að í upphaflega frumvarpinu um almennu greiðsluaðlögunina hafi ekki verið reiknað með nema að hundrað tvö hundruð einstaklingar mundu notfæra sér það úrræði sem greiðsluaðlögunin er í umfjöllun í nefndinni kom fram að það má búast við mun meiri fjölda allt að tíföldun þúsund tvö þúsund manns og kom það mjög skýrt fram bæði í nefndaráliti háttvirtrar allsherjarnefndar með almennu greiðsluaðlöguninni sem og í framsöguræðum og ræðum allra nefndarmanna ég tel nauðsynlegt herra forseti að ítreka þetta enn einu sinni að frumvarpið byggði á öðrum forsendum en þeim sem nefndin nú leggur fyrir þingið og því má reikna með að þetta verði ekki hundrað tvö hundruð manns heldur þúsund tvö þúsund manns það er viðmiðið sem nefndin hefur talið vera réttara og fyrir hver þúsund mál eins og ég sagði áðan þá mun kostnaður ríkissjóðs verða tvö hundruð milljónir króna bara af þóknuninni til

ómögulegt að spá fyrir um það hversu margir munu notfæra sér þetta úrræði það bendir margt til þess að fjöldinn geti orðið umtalsverður en það kann einnig vel að verða að tilkoma þessa úrræðis greiði fyrir frjálsum samningum skuldara við kröfuhafa utan formlegrar greiðsluaðlögunarmeðferðar með því að menn hafa þetta úrræði í hendi þá sé auðveldara fyrir þá að ná frjálsum samningum við kröfuhafa ég ætla ekki að hafa þessi orð fleiri ég eins og aðrir nefndarmenn í háttvirta allsherjarnefnd vænti mikils af bæði almennu greiðsluaðlöguninni og því úrræði sem hér er lagt til að verði lögfest tímabundna greiðsluaðlögun fasteignaveðkrafna en ég hlýt líka að minna á að hvort tveggja er liður í umfangsmiklum aðgerðum til varnar heimilum í landinu í þeirri erfiðu skuldastöðu sem við blasir ég bendi á að næsta mál á dagskrá er tuttugu og fimm prósenta hækkun vaxtabóta það hefur þegar verið leitt í lög bann við gjaldþrotum stýrivextir eru eitthvað á niðurleið allt gefur þetta mér ástæðu til þess að vera nokkru bjartsýnni um hag heimilanna heldur en fyrir nokkrum vikum og við leggjum til í háttvirta allsherjarnefnd að frumvarpið verði samþykkt með þeirri breytingu sem að lögð er til á þingskjali níu hundruð og nítján sem varðar gildistökuna sem ég áðan gerði grein fyrir